Il était clair, dès le début de ce processus de réflexion, que s'agissant de notre Union économique et monétaire, il n'était pas question de nous demander s'il fallait vraiment avancer. Il ne pouvait pas, cette fois ci, être question d'avoir plusieurs scénarios, dont un d'entre eux aurait été le statu quo, parce que nous avons la conviction à la Commission, et je m'en réjouis, qu'il faut avancer pour compléter l'Union économique et monétaire.

Pour trois raisons d'abord, parce que nous avons une reprise économique dans la zone euro qui est là, mais qui demeure trop fragile et trop inégale encore. Il faut la relancer et favoriser la convergence.

Ces conséquences seraient graves car, oui, il est vrai que le populisme a perdu quelques batailles politiques en Europe je m'en réjouis comme Européen, comme commissaire et comme Français mais il n'a pas perdu la guerre. Il se nourrit toujours de l'insatisfaction économique et de l'inégalité. Enfin, parce qu'il me semble qu'il y a une fenêtre d'opportunité politique qui est en train de s'ouvrir en Europe. Il y a désormais un vent pro-européen qui souffle et c'est le moment, je crois, de nous en emparer. Je veux souligner que ce que nous proposons aujourd'hui est nécessaire et souhaitable pour les États membres. Quand je dis pour les États membres, je parle de tous les États membres actuels et je parle aussi de la future adhésion possible des autres.

Notre but n'est pas de rendre contraignant ce processus d'adhésion, il est de le rendre attractif, de faire en sorte que chacun ait envie d'adhérer à l'euro.

C'est le volet sur lequel nous devons articuler le plus finement les principes de solidarité et de responsabilité. Il y a plusieurs propositions concrètes sur la table qui doivent permettre de marier la réduction et le partage des risques, notamment pour les prêts non performants.

C'est le cas, par exemple, de l'idée de mettre en place un nouvel actif sans risque pour la zone euro, qui pourrait prendre plusieurs formes, mais qui ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelait les euro obligations. Ce sur quoi je voudrais insister surtout, c'est sur la création d'une véritable union économique et budgétaire, que nous devons poursuivre si nous voulons une convergence durable et vers le haut de nos économies. Qu'est ce que cela implique? D'abord, à court terme, nous allons explorer les possibilités pour renforcer la dimension zone euro du Semestre européen et créer des critères de convergence avec des incitations financières pour les atteindre. Il existe aussi d'autres voies possibles pour renforcer les capacités existantes dans le budget européen afin d'aider à la stabilisation de nos économies.

Un instrument de ce type aurait à nos yeux de nombreux avantages il soutiendrait l'action des stabilisateurs budgétaires nationaux en cas de crise et il permettrait une meilleure politique budgétaire agrégée au niveau de la zone euro dans son ensemble, en particulier quand la politique monétaire atteint ses limites.

Nous devons aussi discuter de la forme précise qu'il pourra prendre. Cela pourrait être un système de protection des investissements publics en cas de récession, un mécanisme de réassurance chômage européenne ou encore un rainy day fund un fonds de réserve pour les temps difficiles. L'interprétation la plus ambitieuse de cette idée serait celle d'un véritable budget de la zone euro.

La seule que nous écartons si j'ose dire c'est celle de ne rien faire.

Enfin, et ce n'est pas la chose la moins importante, nous voulons aujourd'hui lancer un débat profond sur le renforcement de la gouvernance de la zone euro et sur sa capacité démocratique. Nous pensons qu'une Union économique et monétaire renforcée dépend du fait que nos États membres acceptent de partager plus de responsabilités, de prendre plus de décisions ensemble sur des matières d'intérêt commun avec un schéma juridique qui soit également commun. Il faut donc aller plus loin dans l'intégration politique de la zone euro.

Un premier pas pourrait être devrait être, à notre sens la formalisation, d'ici à la fin de l'année prochaine, du dialogue, déjà très régulier, entre la Commission et le Parlement européen sur la politique économique. Nous avons des arrangements. Je pense qu'ils pourraient être étendus à d'autres institutions, à commencer par l'Eurogroupe dont, bien sûr, les membres les ministres des finances demeureront en premier lieu responsables devant leurs parlements nationaux.

On pourrait aussi explorer une autre voie, qui serait l'intégration du mécanisme européen de stabilité dans le schéma européen. Ce serait bien sûr lié à l'évolution de ce mécanisme européen de stabilité certains parlent d'un Fonds monétaire européen.

C'est la raison pour laquelle, à mon sens et à notre sens, il faut créer un nouvel équilibre entre la Commission et l'Eurogroupe avec c'est possible la fusion des rôles de commissaire en charge de l'euro et de président de l'Eurogroupe. Nous pouvons et nous devons aussi avancer. Nous avons déjà fait des propositions à cet égard pour une représentation externe unifiée de la zone euro. Cela reprend ce que nous avons déjà dit au moment de la phase 1 du débat sur l'UEM. Nous pouvons aller encore plus loin avec la création d'un Trésor de la zone euro, qui pourrait prendre en charge les tâches en matière de surveillance budgétaire, de coordination et de gestion de la fonction de stabilisation que j'évoquais un peu plus tôt.

Ce Trésor pourrait, en définitive, être placé sous la responsabilité d'un ministre des finances de la zone euro.

L'euro est déjà perçu comme un symbole et comme une garantie de stabilité par les Européens. Notre ambition, c'est d'en faire, au delà de cela, un véhicule pour la prospérité. Comme disait Jacques Delors, l'euro protège mais ne dynamise pas. Nous devons le compléter dans cette direction et nous pensons que c'est seulement en réduisant les divergences économiques et sociales dans la zone euro qu'on peut battre durablement le populisme, toujours dangereux dans nos pays. Au fond, notre ambition et notre intention, c'est de dire qu'il est temps maintenant de compléter ce parcours que nous avons commencé à bâtir au moment du traité de Maastricht pour aller vers une véritable et complète Union économique et monétaire avec de vraies institutions et avec une dimension qui est manquante quand nous sommes à l'Eurogroupe, nos concitoyens sont choqués et frustrés de ne pas savoir ce qui s'y passe, entre quatre murs. On décide parfois du sort de peuples sans que quiconque, à commencer par vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, en soit informé. Il faut de la démocratie, car il n'y a pas d'union politique sans démocratie.